Ideologické rozdiely a mocenské záujmy rozdelili kórejský národ na dva štáty, ktorých vodcovia dodnes súperia o svoju pravdu pri svojom svetonázorovom videní sveta. Na severe Kórejského polostrova tak vzniklo jedno obrovské geto, v ktorom sú uväznené milióny Kórejčanov, ktorí môžu pod militantnou správou svojho režimu o slobodnom živote iba snívať.

Ako teda Kórejčanom v tejto situácii pomôcť? Aktívnejším spoločným postupom svetových mocností. Mocnosti Kórejčanov rozdelili, a preto teraz musia spolu na vodcov severnej Kórey vyvinúť dôrazný tlak aj pod hrozbou trestného stíhania za zločiny proti ľudskosti, aby dopriali slobodu severokórejskemu ľudu.